Herr Präsident, meine Damen und Herren Abgeordnete!

Ich will abschließend unterstreichen, dass die Kommission die insgesamt zustimmende Stellungnahme des Berichts sehr begrüßt, namentlich dass das Parlament mit der Kommission einig geht, Bulgarien weiter bis 2013 mit einem Betrag von 300 Millionen Euro zu unterstützen, des weiteren dass der Schwerpunkt auf der Unterstützung zur Fortsetzung sicherer Rückbaumaßnahmen liegen soll und dass auch Projekte im Energiebereich förderwürdig sind. Wir sagen Ihnen wie bisher auch die zielgerichtete Mittelverwendung zu und werden dies auch entsprechend konsequent kontrollieren. Wir nehmen Ihre Änderungsvorschläge und Änderungsanträge zur Kenntnis. Ich bin mir sicher, dass der Rat die Stellungnahme des Parlaments berücksichtigen kann, wo immer es Verbesserungen zur Klärung der Ziele der Verordnung beitragen wird. Ihre Zustimmung zur Weiterfinanzierung des Rückbaus ist ein Zeichen der Solidarität der Europäischen Union gegenüber Bulgarien. Die Sicherheit beim Rückbau von Kernkraftwerken hat dabei höchste Priorität, das wird in der Stellungnahme betont.